að ég hafi misskilið ræðuna sem háttvirtur þingmaður flutti og hann hafi ekki verið að tala í fortíð ég skal svo sannarlega taka undir með honum og vinna með honum að því að breyta þessum vinnubrögðum breyta þessum forsendum og vinna að því að skapa nýja framtíðarsýn fyrir þjóðfélagið í heild sinni ég held að það sé ekki þörf á neinu í þessu landi eins og því að sýna þjóðinni nýja sýn til framtíðar sýn sem byggir á trausti og virðingu fyrir réttlætinu og því að menn vinni heiðarlega að því sem þeir eru að vinna í og ég skal svo sannarlega taka undir með háttvirtum þingmanni og vinna hart að því að slík framtíðarsýn verði sköpuð ekki